Mehr als 1,3 Millionen ukrainische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger haben im letzten Jahr ein Visum für den Schengen Raum erhalten. Ukrainer, die ihre Familien in Europa besuchen, Touristen, Geschäftsreisende oder Praktikanten. Diese und alle Bürgerinnen und Bürger des Landes werden in Zukunft davon profitieren, wenn wir morgen grünes Licht für die Visafreiheit für ukrainische Staatsbürger geben. Ab diesem Sommer sind Aufenthalte für bis zu 90 Tage von der Visumpflicht befreit, wenn man über einen biometrischen Pass verfügt. Dies erleichtert die Kontakte der Zivilgesellschaft untereinander, sorgt für weniger Bürokratie und ist auch gut für die Wirtschaft sowohl in der Ukraine als auch in der EU. Neben all diesen praktischen Vorteilen hat die Entscheidung meines Erachtens auch einen hohen symbolischen Wert für die Ukraine und die Europäische Union.

Die Kommission hat bereits Ende 2015 festgestellt, dass die Ukraine alle Kriterien erfüllt hat, die für einen Wegfall der Visumpflicht notwendig sind. Unser Ja zur Visumfreiheit morgen sendet daher auch ein deutliches Signal Die Ukraine kann in schwierigen Zeiten auf die EU als Partner zählen. Wir öffnen die Tür nach Europa ein ganzes Stück weiter.